Pane předsedající, Súdán zde probíráme skutečně rovněž opakovaně a je to neustále o tomtéž, porušování práv žen, dětské otroctví, dětská nucená práce, dětské sňatky a nyní hovoříme o trestu nejvyšším.

Já jsem přesvědčen, že my musíme vyvolat opravdu diplomatický tlak na tuto zemi a naším nejzazším možným opatřením je případné omezení rozvojové podpory a věnování těchto prostředků neziskovým organizacím, které třeba v daném prostoru působí.